Madame la Présidente, nous avons mis à l'ordre du jour de notre session la famine qui menace cinq pays car le temps presse, pas seulement aujourd'hui, mais déjà depuis le mois de février, lorsque le Programme alimentaire mondial, l'Unicef et la FAO ont fait état des premières victimes.

À nous d'agir avec nos moyens d'intervention humanitaire, tout en étant conscients que nous ne pourrons pas tout faire, hélas.